Humanitárna kríza, problémy utečencov a vysťahovalcov, ale najmä problémy s podvýživou by mali vyvolať v našich radoch ešte viacej pozornosti. Každému je jasné, že Únia sa teraz sústredí na riešenie krízy v eurozóne, ale nemôžeme zabúdať ani na svoje medzinárodné záväzky a musíme byť v nich dôslední. V pondelok 10. októbra v Luxemburgu prijali ministri zahraničných vecí na stretnutí Rady ohľadom situácie v Jemene závery, ktoré sú v podstate správne, čo sa týka popisu situácie. V poslednom, piatom bode, kde sa hovorí o reakcii Únie voči humanitárnej a politickej kríze v Jemene, sú však závery vágne. Nestačí len reagovať na aktuálne udalosti. Nestačí len vyzývať všetky zúčastnené strany v Jemene, aby spravili všetko pre mierovú politickú transformáciu. Nestačí vyjadriť pohoršenie nad neprijateľnosťou humanitárnej situácie v krajine. Únia musí mať ambície prijať razantnejšie kroky smerom k ukončeniu jemenskej drámy. A to, pani viceprezidentka, platí aj pre ostatné krajiny, o ktorých v dnešnej diskusii hovoríme.